Rzadko zdarza się, żeby dwie komisje przygotowały sprawozdanie na ten sam temat, ale dobrze się stało, ponieważ mamy w ten sposób i bierzemy pod uwagę dwa różne aspekty tego samego zjawiska gazu łupkowego. I cieszę się również, że w Komisji tak jak wspomnieli Panowie Komisarze kilku komisarzy będzie się zajmowało tą sprawą, bo dzięki temu w pełni uwzględnimy i aspekty ekologiczne, i środowiskowe, i również ekonomiczne, i dotyczące bezpieczeństwa w Europie. I bardzo liczę na sprawozdania oparte na badaniach, które przygotowuje Komisja, dlatego że stopień niewiedzy na temat skutków gazu łupkowego, który słyszałam dzisiaj, jest po prostu porażający.

Na Lubelszczyźnie mówi to 73 mieszkańców. I Panie Watson, zapewniam Pana, że Lubelszczyzna jest bardzo pięknym regionem i tam ludzie nie obawiają się właśnie o widoki, obawiają się o swoje miejsca pracy, o swoje dochody, o rozwój regionu.